virðulegi forseti um árabil áratugaskeið hefur verið rekið mjög rismikið og glæsilegt nám í garðyrkjufræðum í garðyrkjuskólanum að reykjum í ölfusi nú fyrir nokkru síðan fyrir ári eða svo þá var garðyrkjuskólinn að reykjum í ölfusi hluti af landbúnaðarháskóla íslands sem hefur aðalstöðvar sínar á hvanneyri þá var því lýst yfir að áfram yrði starfrækt nám á reykjum í ölfusi í garðyrkjuskólanum þar yrði byggt upp við stofnunina byggt yfir skólann sem er í mjög gömlu lasburða og úr sér gengnu húsnæði og öll yfirbygging yfir skólann er í fullkomnu lamasessi húsið er óviðunandi og það viðurkenna allir síðan þá hefur verið um það rætt hvort eigi að færa starfsemi skólans frá reykjum í ölfusi upp á hvanneyri sjálfsagt stendur vilji ýmissa til þess en því var lofað á sínum tíma að það yrði byggt upp við garðyrkjuskólann á reykjum og við þau loforð á að sjálfsögðu að standa enda væri það fráleitt að leggja af eina staðbundna háskólanámið á þessu svæði og flytja það í burtu saga skólans er glæsileg saga skólans er merk og þarna á áfram að vera fyrirtaks og fyrsta flokks menntastofnun í garðyrkjufræðum enda hvar annars staðar ef ekki þar landbúnaðarráðherra hæstvirtur lýsti því yfir að þar yrði áfram starfrækt nám en síðan þá hefur verið bið á því að það verði tekin afdráttarlaust af öll tvímæli um það það verður að koma fram nú ef á að byggja þarna upp

á áfram að vera skóli hæstvirtur landbúnaðarráðherra sem er menntamálaráðherra landbúnaðarháskólanna eins og fyrirkomulagið er hjá okkur núna verður að skera þar úr um og taka af öll tvímæli þó svo að sumir sem koma að rekstri skólans vilji að sjálfsagt og séu þess fýsandi að færa hann allan upp á hvanneyri loforð skal standa orðin skulu standa um þessa uppbyggingu þess vegna beini ég þeirri fyrirspurn til hæstvirts landbúnaðarráðherra hefur verið tekin ákvörðun um framtíð garðyrkjuskólans að reykjum í ölfusi eftir sameiningu hans við landbúnaðarháskólann á hvanneyri verður skólinn áfram starfræktur á reykjum skýr svör hæstvirtur ráðherra skýr svör